Erger nog, het openbaar optreden van de Turkse minister president kenmerkt zich door bewuste maatschappelijke polarisatie.

Neem bijvoorbeeld het weerlegde verzinsel over de ontwijding van een moskee. Conflicterender echter vind ik de vergelijking die de premier gisteren in een lange speech maakte tussen de grotendeels vreedzame demonstranten en de plegers van de moorddadige aanslag begin vorige maand in het zuidoosten van het land. En dat tegen de achtergrond van grof politiegeweld jegens zijn critici. De Raad en de Commissie mogen dit volkomen gebrek aan politieke zelfkritiek en verantwoordelijkheidsbesef absoluut niet laten passeren! Kunt u dat ook concreet aangeven?

De geldkraan van de Turkse overheid meer dan 40 miljard euro jaarlijks aan openbare aanbestedingen legt zowel aan de publieke als aan de private media bijkans het zwijgen op over ernstige corruptiezaken. De omstreden hoofdredacteur van CNN Türk geeft het ruiterlijk toe aan de Nederlandse pers De demonstranten realiseren zich niet dat wij de beslissingen niet nemen. Dat zijn onze bazen die belangen hebben in alle sectoren van de economie. Onze berichtgeving mag die belangen niet in de weg staan.

Al in 2006 kwamen daardoor niet minder dan 271 gevallen van AKP manipulaties met openbare aanbestedingen aan het licht.

toe! Juist de massale, natiewijde protesten van de afgelopen weken zouden de AKP tot zelfreiniging moeten nopen. En niet tot partijuitsluiting, zoals de verantwoordelijke AKP parlementariër uit de provincie Hatay overkwam. Eerlijkheid duurt het langst, luidt een Nederlands spreekwoord. Ook voor de Turkse samenleving.